Señor presidente, va a ser complicado sobrevolar el barro socialista, pero lo voy a intentar.

Y le explicaré el porqué. Pues porque este no es un debate nacional. Este es un debate sobre la legitimidad, la credibilidad de la política exterior europea y sobre el respeto a esta Cámara. Yo no sé cómo respetan esta Cámara trayendo aquí este chapapote.

Porque el respeto a esta Cámara significa respetar lo que impulsa. Y esta Cámara, por ejemplo, ha pedido redoblar los esfuerzos, redoblar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro —con su voto, quiero recordar—. Por lo tanto, cuando un Estado miembro decide violar las Resoluciones de esta Cámara está faltando a la legitimidad que tiene esta Cámara y el conjunto de sus instituciones. ¿Cómo van a confiar los demás en la Unión Europea cuando ni los Estados miembros respetan las decisiones adoptadas por esta Cámara y sus instituciones? Tenemos que recordar que esas Resoluciones nos obligan a todos, también a los Estados miembros, al Consejo y, perdone, a la Comisión. Porque la Comisión tiene el rol de velar para que los incumplimientos se sancionen. Es evidente que el Gobierno de España ha faltado a la verdad, es evidente que ha incumplido la decisión adoptada por esta Cámara.

Y es muy sencillo. ¿Notificó el Gobierno al Consejo la excepción al Gobierno del señor Maduro? No, no lo hizo. ¿Está ese documento al alcance de los ciudadanos? No, no lo está. Y a usted no le preocupa...